Ich verurteile die Gewalt auf beiden Seiten, auf der Seite der Han Chinesen und der Uiguren, und ich betrauere alle unschuldigen Opfer. Aber dies ist kein Konflikt, in dem es gleiche Kräfte gibt.

Ich sehe eine gescheiterte Minoritätenpolitik in der Volksrepublik China. Es gibt eben keine harmonische Gesellschaft, wie die KP Chinas behauptet. Es gibt in Xinjiang, im Uiguren Gebiet, genauso wenig kulturelle Autonomie wie in Tibet. Es gibt keine wirkliche Selbstverwaltung, auch wenn diese Regionen so genannt werden, und vor allem und das ist ganz entscheidend vor allem für die junge Generation gibt es keine gleichen sozialen und wirtschaftlichen Rechte für die Uiguren. Aber die KP Chinas kennt nur einen Vorwurf, nur einen monotonen Vorwurf, und zwar den des kriminellen Separatismus. Jeder, der für Menschenrechte und Demokratie in China eintritt, läuft Gefahr zum Kriminellen und Separatisten erklärt zu werden.

Nur mit der Gewährung gleicher Rechte wird es in China zu einer friedlichen inneren Entwicklung und zu einer Akzeptanz dieses Landes kommen. Eine ganz wichtige letzte Bemerkung an die schwedische Ratspräsidentschaft Ja, es ist richtig, wir haben ein Interesse an strategischer Partnerschaft mit China wegen der Klimapolitik, wegen allgemeiner Fragen der Außenpolitik. Aber wir können die Menschenrechte und die Kritik an der Situation der Menschenrechte in China nicht einem strategischen Interesse opfern, sondern unsere strategische Politik China gegenüber muss deutliche Worte zur Minoritätenpolitik und zur Verletzung von Menschenrechten in China beinhalten!